á þessu stigi málsins fyrst og fremst um ábyrgð héðan frá þinginu frá ríkisstjórn ætti með réttu að tala til þjóðarinnar og biðjast afsökunar á klúðrinu sem hér varð þess í stað kýs innanríkisráðherrann yfirmaður dómsmála í landinu að nota ræðutíma sinn á alþingi til að færa rök fyrir því að hæstiréttur hefði komist að rangri niðurstöðu fyrir hæstarétti gafst kærendum í málinu tækifæri til að flytja sitt mál og tveir þeirra gerðu þar þar gafst innanríkisráðuneytinu líka tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri sem og landskjörstjórn og þau gerðu það þessi sjónarmið sem ráðherrann er hér að kynna hafa komið fram í hæstarétti í munnlegum málflutningi væntanlega og þeim var hafnað sex dómarar sammála um að þessi sjónarmið leiddu ekki til þess að kosningin ætti að standa heldur þvert á móti að hana bæri að ógilda samanlagt öll þau fjölmörgu atriði sem kært var vegna leiddu til þess að það væri óhjákvæmilegt annað en ógilda kosninguna

við framkvæmdina hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna veltum því aðeins fyrir okkur hvernig getur innanríkisráðherrann staðið hér og sagt það bara blákalt að allir þessir ágallar hefðu engin áhrif á niðurstöðuna hefur það að mati ráðherrans engin áhrif almennt séð að kosningar séu ekki leynilegar það er niðurstaða þessa úrskurðar að þegar kærendur í málinu telja fram fjölmörg atriði sem eru grundvallaratriði við leynilegar kosningar eins og til dæmis það hvernig kjörklefanum er hagað hvernig kjörkraftarnir eru að menn hafi rétt til að brjóta saman kjörseðla að kjörseðlarnir séu bak númeraðir öll þessi atriði slær ráðherrann út af borðinu og segir þetta skiptir engu máli vegna þess að það hafði engin áhrif á niðurstöðu kosninganna fleira mætti telja til af kæruatriðum kærendanna þriggja sem varpa slíku vafa á niðurstöðu kosninganna í heild sinni að það er ómögulegt fyrir nokkurn mann að halda því fram að gallarnir í málinu hafi engin áhrif haft og minnsti vafi um þetta minnsti vafi um að allar við framkvæmd kosninga hafi haft áhrif á niðurstöðuna

henni en í hinu orðinu gagnrýnir allar helstu forsendur niðurstöðunnar hvaða virðingu ber ráðherrann fyrir niðurstöðunni þegar hann er ósammála henni í öllum meginatriðum þetta er í fyrsta sinn sem almennar kosningar eru dæmdar ógildar og ég tek undir með þeim þingmönnum sem á hafa mælt í dag og benda á þvílíkur álitshnekkir er fyrir okkur sem lýðræðisríki að það skuli hafa gerst það er afar dapurlegt og það er eftir því tekið víða um lönd að almennar kosningar á íslandi skyldu dæmdar ógildar af hverju skyldi ekki hafa tekist að setja lög og reglur og framkvæma þær síðan með þeim hætti að það stæðist skoðun en það ætlar enginn að bera almennilega ábyrgð á þessu eins og ég skil málflutning ráðherranna það viðurkennir enginn ákveðin mistök menn keppast við að útskýra fyrir þingheimi og þjóðinni að þrátt fyrir allt skipti þetta engu máli það er engin auðmýkt sýnd og ég kalla að það sé virðing fyrir niðurstöðu dómstóla sem fram kom í máli hæstvirts innanríkisráðherra

að fara beint í umræðuna um að þetta væri þegar öllu væri á botninn hvolft bara pólitík að sjálfstæðisflokkurinn væri hræddur við það að stjórnlagaþingið færi fram hver er sannleikurinn í því hver er sannleikurinn í því að sjálfstæðisflokkurinn sé á móti því að það fari auðlindaákvæði inn í stjórnarskrána má ég nefna það til vitnis um hver stefna sjálfstæðisflokksins hefur verið í því máli að í tvígang hefur sjálfstæðisflokkurinn haft slíkt ákvæði inni í stjórnarsáttmála þegar davíð oddsson var forsætisráðherra var það í tvígang í stjórnarsáttmála sá sem tók við af davíð oddssyni sem formaður sjálfstæðisflokksins lagði síðan fram frumvarp á alþingi

og sjálfstæðisflokkurinn stendur einhuga á bak við niðurstöðu sáttanefndarinnar um framtíð fiskveiðistjórnarkerfisins og hver er tillaga hennar þar var skipaður starfshópur undir forustu einars k guðfinnssonar alþingismanns og fyrrverandi sjávarútvegsráðherra hann komst að þeirri niðurstöðu að við ættum að setja slíkt ákvæði inn í stjórnarskrána þess vegna hlýt ég að spyrja hvað vakir fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að fara með þessi ósannindi fyrir þjóðina að sjálfstæðisflokkurinn sé hér á þingi að berjast gegn slíku ákvæði í stjórnarskrá það er beinlínis rangt og það hefur verið rangt í meira en tíu ár ætli það séu ekki um það bil fimmtán ár síðan slíkt ákvæði fór inn í stjórnarsáttmála sem sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að af hverju er það ekki komið í stjórnarskrá það hefur verið ágreiningur frú forseti um nákvæmt orðalag þessarar greinar en ég

við fyrir síðustu kosningar hefur hún aldrei látið á það reyna hún er að reyna að ná sínum vilja fram með ofbeldi og yfirgangi þannig er það líú samþykkti ekki niðurstöðu sáttanefndarinnar í sjávarútvegsmálum en það skipti sjálfstæðisflokkinn engu máli hann styður niðurstöðuna engu að síður ráðherrar segja hér að það megi ekki taka þingið af þjóðinni hvenær hefur þjóðin verið spurð í þessu máli hún var spurð í kosningunum segja menn í kosningunum þar sem var lélegasta þátttaka í sögunni í almennum kosningum á íslandi rúm þrjátíu prósent það var afar döpur niðurstaða í könnun sem var gerð í desember þar sem var borið undir þjóðina í þeirri könnun í skoðanakönnun hvaða mál það væru sem brýnast væri að stjórnvöld beittu sér það þá var það eitt komma níu prósent sem var þeirrar skoðunar að þetta væri brýnasta málið einn komma níu prósent er það virkilega svo að það séu heilum milljarði verjandi eða kannski hálfum hversu miklu á að verja í það að koma á ráðgefandi þingi eða einhverri nefnd til að veita þinginu ráðgjöf eða fulla til þingsins hugmyndir við erum stjórnarskrárgjafinn hér og að mínu áliti liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar og gögn eftir þjóðfundinn eftir starf stjórnarskrárnefndarinnar og eftir aðra þá vinnu sem ráðist hefur verið í ég nefni til dæmis undirbúningsnefndarinnar fyrir stjórnlagaþingið fyrir okkur til að taka þetta starf alvarlega og hefja nú þegar á alþingi endurskoðun stjórnarskrárinnar í samstarfi við flokkana eins og það hefur alltaf verið gert á lýðveldistímanum en stærsta spurningin spurningin sem þjóðin spyr sig núna er sú hver ætlar að bera ábyrgð á klúðrinu er það svo að þegar núverandi ráðherrar komust til valda þeir sem helst hafa gagnrýnt sem stjórnarandstæðingar ríkisstjórn